Señora Presidenta, leyendo las conclusiones del Consejo uno puede pensar ¿en qué mundo viven en el Consejo? Una línea y media para el y la palabra refugiados ha desaparecido, pero no el problema. Hungría acaba de anunciar un referéndum en octubre sobre la relocalización de refugiados, o sea, una tormenta más.

Los egoísmos nacionales y el miedo a los populismos han llevado al Consejo a la parálisis.

Yo voy a especificar o cambia el Consejo, o la Unión Europea se hundirá y todas las naciones lo harán, pieza a pieza.